ég velt því fyrir mér hvort þetta sé rétta formið á umræðu af þessu tagi ég vakti athygli á því við umræðu um skýrslu ríkisendurskoðanda hér fyrr í dag að það væri æskilegt að fara inn á nýjar brautir í umræðu um skýrslur frá stofnunum sem heyra undir alþingi og vísa þá til ríkisendurskoðunar og embættis umboðsmanns alþingis og efna til umræðna í þingnefndum á opnum þingnefndarfundum

væri gert kleift að svara fyrir sig í þeim tilvikum sem gagnrýni er að þeim beint eða skýra mál sitt nánar einnig mætti hugsa sér að þeir aðilar sem gagnrýndir eru í skýrslum þessara stofnana fái tækifæri til þess að segja sinn hug nú er það svo að álit umboðsmanns alþingis eru ekki bindandi lagalega þau eru fyrst og færast ábendingar og það er ástæða til að óska þessu embætti til hamingju með þann mikla árangur í starfi embættisins allar götur frá því þessi stofnun var sett á laggirnar árið nítján hundruð áttatíu

og það sem út af bregður í því efni er síðan umfjöllunarefni skýrslu af þessu tagi og þar erum við að tala um undantekningarnar auðvitað er ekkert óeðlilegt að þær stofnanir sem gagnrýni er beint að ef þær eru ósáttar við niðurstöður umboðsmanns alþingis andæfi og setja sín rök fram og við þurfum að skapa þeim vettvang til að koma ábendingum sínum á framfæri eins er það svo að þegar koma upp hitamál af því tagi sem ég vék að hér áðan um hæfi hæstvirtur forsætisráðherra í tengslum við sölu búnaðarbankans á sínum tíma til s hópsins og var til umfjöllunar hér í sumar og kom til kasta ríkisendurskoðunar og einnig til umboðsmanns alþingis í kjölfar erindis frá stjórnarandstöðunni þá er eðlilegt að unnt verði að efna til umræðu um þau plögg og álitsgerðir sem frá þessum stofnunum koma hér gæti ég staðið og rætt svar umboðsmanns alþingis til stjórnarandstöðunnar

en embættismaðurinn er dæmdur til að sitja í hliðarherbergi án þess að hafa tækifæri til þess að taka þátt í slíkri umræðu þannig að hún yrði að sjálfsögðu ekki gefandi fyrir þær sakir á opnum fundi

þar sem þessir embættismenn sætu fyrir svörum

ég tel því að við eigum að huga að þessu varðandi bæði þessi embætti svar umboðsmanns við erindi stjórnarandstöðunnar vegna hæfis hæstvirtur forsætisráðherra í tengslum við einkavæðingu og sölu búnaðarbankans var að mörgu leyti mjög gott og tilefni umræðu grundvöllur til skoðunar á þessu máli þó að það sé ekki á þeim forsendum sem erindinu var til hans beint til þess að fá málefnalega umræðu legg ég til að við skoðum þetta breytta form en ég vil taka fram að við eigum ekki heldur að taka því illa þótt stofnanir sem eru gagnrýndar andæfi eins og ég sagði áðan spurningin er um hvernig við finnum hins vegar hinn rétta meðalveg í þessu efni vegna þess að það er líka mjög alvarlegt ef það gerist eins og umboðsmaður bendir á í sinni skýrslu að fruntaleg viðbrögð stofnana og afundin og jafnvel ógnandi verði þess valdandi að almenningur treystir sér ekki til að bera upp kvartanir háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson vísaði í þann kafla skýrslu umboðsmanns þar sem hann víkur að þessu og ég ætla að endurtaka hann hér með leyfi forseta almennt er það svo að stjórnvöld bregðast af skilningi við athugasemdum umboðsmanns alþingis og tilmælum hans um að taka þau mál sem hafa orðið tilefni kvörtunar til umboðsmanns að nýju til meðferðar þegar álit liggur fyrir og eftir því er leitað af hálfu þess sem borið hefur fram kvörtun það kemur þó af og til fyrir að viðbrögð fyrirsvarsmanna stjórnvalda gagnvart þeim sem leitað hefur til mín vekja hjá mér nokkurn ugg ég hef þá fyrst og fremst í huga þau tilvik þar sem ég tel að viðbrögð stjórnvalda séu þess eðlis að þau geti haft áhrif á það hvort almenningur jafnt einstaklingar sem fyrirtæki leiti til umboðsmanns alþingis tel ég ástæðu til að gera þetta að umtalsefni hér það er ástæða til að menn staldri við þetta og taki þessa athugasemd og ábendingu umboðsmanns alþingis alvarlega fyrir okkur á þingi er þá að leita leiða til að beina umræðunni upp í þann farveg að menn geti svarað gagnrýni sem að þeim er beint á annan hátt en nú er það er annað sem mig langaði til að nefna varðandi starf umboðsmanns alþingis og er ekkert bundið í rauninni við ísland og það er hið gráa svæði sem er til staðar á milli þess að horfa til laga annars vegar og í þessu tilviki stjórnsýslulaga sem eru viðfangsefni umboðsmanns alþingis og hins vegar samninga

á opinbera markaðnum gera sín í milli hvar liggja þarna grensurnar ég get nefnt sem dæmi að í danmörku kom upp deilumál og álitamál hvað þetta snertir ég held að ég fari rétt með að það hafi lotið að uppsögnum starfsmanna nokkuð sem við höfum deilt um hér á landi um hvernig eigi að standa að en þar munu samningsaðilar ríkið og samtök launafólks á opinberum markaði hafa gert samninga um hvernig skuli standa að uppsögnum áminningu og þar fram eftir götunum þar var búið til eitthvert ákveðið samningsbundið ferli hvernig að málum skyldi staðið og um það næst sátt nema hvað að það gerist að einstaklingur sem sagt er upp störfum og þar sem farið er að öllum þessum samningsbundnu ákvæðum

nú upphófust miklar deilur um þetta hvað er rétt stjórnsýslulögin eru grunnurinn sem byggt er á á að horfa til hans eða á að horfa til þeirra samninga sem gerðir hafa verið hafa möo samningsaðilar rétt til að véla með það sem er fjallað um í ég freistast til þess að stilla mér nokkuð upp með samnignsaðilumn hvað þetta snertir að við megum ekki alla vega eigum við þá að setja inn varnagla í lögin svæði en mikilvægt að skoða og tengist í rauninni öðrum hlutum líka í evrópusambandinu svo dæmi sé tekið eru dómstólar að fá sífellt auknara vægi um alla stefnumótun

pólitískt kjörinna stjórnvalda og samningsaðila á markaði er í auknum mæli að færast yfir til dómstólanna auðvitað eigum við að fara að lögum í hverju landi að sjálfsögðu en forustuna ég tel þetta vera varhugaverða þróun ekki síst í ljósi þess að dómstólar í evrópu og þeir sem stýra þeim eru almennt hægri sinnaðir og vilja sveigja þjóðfélagsþróun alla inn á braut frjálshyggju þetta eru svona almennar athugasemdir sem ég vildi vekja athygli á vekja athygli á þessu gráa svæði sem hlýtur að vera til umræðu innan embættis umboðsmanns alþingis en að öðru leyti ítreka ég ánægju með störf þess embættis ég tel að það hafi risið undir þeim væntingum sem menn gerðu til embættisins og ég tel